Elnök Asszony, az Európai Unió egyik problémája a hitelesség kérdése. Tavaly volt egy vitám Timmermans alelnök úrral a Petíciós Bizottságban az őshonos európai nemzeti kisebbségekről. Ő akkor azt javasolta, írjak egy projektet az általam felvázolt problémák kezelésére.

Az Európai Parlament tavaly decemberi döntése alapján a projekt egymillió eurós támogatással az Európai Unió idei költségvetésének részévé vált. A projekt neve Sokszínű Európa. A Bizottság januárra ígérte a program meghirdetését, de erre nem került sor.